Nicht selten versuchen Hundehalter, durch diesen Satz die Neugierde ihrer Lieblingshaustiere zu verniedlichen.

Zum ersten Mal seit hundert Jahren riss in Baden Württemberg ein Wolf Nutztiere, es waren drei Schafe. Um die Frage der Koexistenz zwischen Mensch und Tier, aber auch zwischen Nutztier und Wildtier geht es hier in der heutigen Debatte zum Naturschutz Aktionsplan.

Allerdings muss die Kommission durch die Ausarbeitung von weiteren Leitlinien die Anwendung dieses Gestaltungsspielraums durch die Mitgliedstaaten noch weiter verdeutlichen. Anhand des Bibermanagements meiner Nachbarn in Bayern lässt sich zeigen, dass ein regionales Management durchaus machbar ist. An die Mitgliedstaaten und die Regionen gerichtet Es muss natürlich auch eindeutig klarer politischer Wille zu einem echten Management von Wildtieren da sein. An die Europäische Kommission gerichtet Wenn klare Impulse aus den Regionen und Mitgliedstaaten da sind und der günstige Erhaltungszustand auch belegt ist, dann muss die Kommission eben auch handeln. Ich denke, das gilt auch zum Beispiel bei den Konflikten zwischen Kormoran und Fischern. Für eine verbesserte Artenvielfalt ist die breite Akzeptanz und Mitwirkung aller Betroffenen grundlegend. Naturschutz muss in enger Abstimmung mit allen Akteuren geschehen.